Wir sind davon überzeugt, dass der mutige Boris Nemzow, der seinen politischen Mut mit dem Leben bezahlt hat, diese Aussprache und mehr verdient. Wir sind der Meinung, dass wir die Trauer seiner Familie ernst nehmen müssen, dass wir seine eingeschüchterten Freunde ermutigen müssen. Ich denke, dass in der Entschließung, die wir heute verabschieden werden, davon einiges angelegt ist.

Die Krise wurzelt hauptsächlich darin, dass Putin eine wahnsinnig aggressive, für unser Land und viele Bürger todbringende Politik eines Krieges gegen die Ukraine begonnen hat. Diesen Satz hat Boris Nemzow nur wenige Stunden vor seinem Tod in einem Interview in russischen Medien gesagt. Ganz offensichtlich sind diejenigen, die in Russland versuchen, die Wahrheit nach vorne zu bringen, wieder stark gefährdet. Auf der Trauerkundgebung gab es ein Poster, auf dem stand Propaganda tötet! Wer von uns ist der nächste?

Präsident Putin hat sein Land in die Vergangenheit zurückgeführt, Oppositionelle gelten als Verräter, sie werden heute wieder behandelt wie Dissidenten. Es ist ein unglaublicher Sprung zurück in die Vergangenheit. Glasnost und Perestroika wann war das eigentlich? Das liegt ein Vierteljahrhundert zurück!